Een forse bestrijding van deze criminele activiteiten en het sluiten van onze ivoormarkt zijn nodig om de bescherming van de soorten en onze veiligheid te garanderen. De Europese Unie kan en moet het verschil maken.